Zpráva obšírně popisuje nedostatky, které brání integraci a odsunují asociaci na dlouhá léta.

Čin o to pozoruhodnější, že je Albánie jednou z nejchudších zemí Evropy. Čin, který nastavuje zrcadlo některým členským zemím EU neschopným integrovat ani několik stovek uprchlíků.